virðulegi forseti eins og ég nefndi áðan þá má þessi tilraun ekki mistakast

og til þess er þessi stýrivaxtahækkun hugsuð ég get alveg tekið undir með háttvirtum þingmanni að það er ekki hundrað prósent öruggt að hún takist en ég held einfaldlega að þær sérstöku aðstæður sem eru í íslensku efnahagslífi og eru ekki í öðrum þeim ríkjum sem hann vísar til það réttlæti það að við einfaldlega tökum enga áhættu hvað varðar óðaverðbólgu því óðaverðbólga þó hún geti í sjálfu sér verið vond í öðrum ríkjum þá

varðandi svo þá merkimiða sem háttvirtur þingmaður kýs að setja á hlutina með því að reyna að kenna mig við frjálshyggju milton friedman og gera lítið úr jafnaðarmennsku þá vísa ég því til föðurhúsanna segi bara að mér þykja háttvirtir þingmenn vinstri grænna sem hafa barist eins og ljón gegn því að menn gangi á hólm við það kerfi peningamálastefnu sem verið hefur hér á síðustu árum og átti sig á því að sá gjaldmiðill sem við búum við og það fyrirkomulag gjaldmiðilsmála sem við búum við hefur í för með sér gríðarlegt tjón fyrir launafólk í landinu óásættanlega áhættu fyrir launafólk í landinu eins og nú er komið á daginn mér finnst nú að slíkir þingmenn ekki eiga úr háum söðli að detta þegar kemur að því að kenna öðrum jafnaðarmennsku því afturhaldssemi vinstri grænna á sviði peningamála er einmitt stærsti áfellisdómurinn yfir

hjákátlegt tal þess flokks um jöfnuð að öðru leyti